Współczesna gospodarka już jest albo powinna być gospodarką opartą na wiedzy, w której kapitał ludzki to najcenniejszy i najwartościowszy zasób każdego przedsiębiorstwa. To przecież kapitał ludzki decyduje o przetrwaniu i rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Następnie zaproponować mu atrakcyjną ofertę pracy, w której będzie pracował w warunkach bezpiecznych, prozdrowotnych i produktywnych. Co więcej, pracownik musi mieć przekonanie, iż przez cały czas odpowiednie instytucje czuwają nad jakością pracy i nieustannym polepszaniem jego warunków życia i pracy. I ważne, by ten proces dawał satysfakcję i generował wymierne korzyści dla pracownika, pracodawcy i rządów krajów Unii Europejskiej. Stąd dzisiejsza debata nad udoskonaleniem i dostosowaniem do nowych realiów i uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, a nawet politycznych funkcjonowania trzech europejskich instytucji, tj.

To była bardzo dobra i bardzo przyjazna współpraca trwająca prawie dwa lata. Przeprowadziliśmy osiem trialogów, bardzo dużą liczbę spotkań kontrsprawozdawców i spotkań na szczeblu technicznym z doradcami Parlamentu Rady i Komisji, jak również ze służbami. Odrębne podziękowania kieruję do przedstawicieli Rady i Komisji Europejskiej za konstruktywne i merytoryczne dyskusje i zdroworozsądkowe kompromisy. Aby lepiej zorganizować dyskusje, prezydencje Rady postanowiły zająć się propozycjami dotyczącymi trzech trójstronnych agencji w pakiecie, który był głównym przedmiotem odpowiedzialności grupy roboczej ds. pytań społecznych.

rozpoczęły się negocjacje międzyinstytucjonalne między Parlamentem, Radą i Komisją. Na siódmym posiedzeniu trójstronnym w dniu 16 października osiągnięto porozumienie w sprawie Cedefopu i EU OSHA.

Rewizja trzech rozporządzeń stworzyła okazję do zapewnienia środków zwalczania nadużyć finansowych, polityki dotyczącej konfliktu interesów i zawarcia umowy w sprawie siedziby. Do rozporządzeń wprowadzono również oceny ex post i ex ante, które są głównymi zasadami właściwej kontroli budżetowej. Rewizja harmonizuje również przepisy dotyczące programowania i sprawozdawczości z wymogami określonymi w zmienionym ramowym rozporządzeniu finansowym. Terminologia dotycząca struktury zarządzania jest obecnie zgodna ze wspólnym projektem z 2012 r.

r., wyraźnie określają rolę agencji w dostarczaniu instytucjom i organom Unii oraz państwom członkowskim i partnerom społecznym obiektywnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych, a także wiedzy specjalistycznej, której potrzebują, aby formułować i wdrażać politykę mającą na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Kluczowym punktem umowy negocjacyjnej UE OSHA była zgodnie z propozycją Parlamentu obecność przedstawiciela Parlamentu Europejskiego w zarządzie EU OSHA. Wyjaśniono również rolę dyrektora wykonawczego. Ponadto kandydat na stanowisko będzie musiał stawić się przed właściwą komisją parlamentarną, tj.

Parlamentu Europejskiego współpracując zgodnie osiągnął sukces podczas negocjacji trójstronnych, wprowadzając proponowane przez nas poprawki.

Szanowni Koledzy! Pani Komisarz! Panie Przewodniczący! Można zatem powiedzieć i można przyjąć, iż nasza wspólna dwuletnia praca i ostateczny tekst pozwoli poprawić jakość pracy i warunków życia pracowników. Wzmocni ich bezpieczeństwo i zdrowie.